Het beeld dat naar voren komt uit de 51 controlerapporten is een steeds maar uitdijende EU meer uitgaven, meer lasten, meer bureaucratie. Hoewel er hier en daar een kleine kritische noot wordt geplaatst, is de trieste realiteit steeds weer dat zuur verdiend geld in de diepe putten van Brussel verdwijnt. Het is één kluwen van dubbele petten, vriendjespolitiek, elkaar baantjes toeschuiven, nutteloze projecten aan het geldinfuus houden en Europa kapot reguleren, met EP voorzitter Schultz voorop. De EU is een gedrocht dat geen enkele, ik herhaal geen enkele toegevoegde waarde heeft voor het leven van de Nederlandse burger. Vandaag is een stem van hoop in de politiek heel hard nodig. Hoop op een betere toekomst, een toekomst zonder financiële zorgen, en een fijne baan, inkomen, goed onderwijs en zorg. Een toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Een toekomst die dus per definitie buiten deze EU ligt.